Spoštovani kolega! Jaz sem samo prebral, kar v resoluciji piše, in sem sam povedal, da je treba zakone normativno pripravljati, na na pravi način, da je potreben čas, ne pa ne pa na hitro pa nekaj sprejeti. Zdaj bi rad ob tem še to povedal, ne. Zakon o SDH, ki ga je sprejela, to tudi mojemu kolegu Širclju odgovor, ki je sprejela, Zakon o SDH je sprejela vlada Alenke Ta v štirinajstem v devetinsedemdesetem členu določa, da se KAD do enaintridesetega dvanajstega dva tisoč petnajst preoblikuje v demografski sklad. Ga citiram, devetinsedemdeseti člen, preoblikovanje KAD v demografski rezervni sklad: "KAD se najkasneje do enaintridesetega decembra dva tisoč devetnajst preoblikuje v neodvisni, avtonomni demografski rezervni sklad, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja ureja pokojninsko in invalidsko Delovanje demografskega rezervnega sklada ter dodatni stalni viri financiranja demografskega rezervnega sklada se opredeljuje s posebnim V skladu s prvo točko drugega odstavka štiriinsedemdesetega člena Zakona o javnih financah, se desetprocentno kupnino od prodaj kapitalskih naložb vladi, v lasti Republike Slovenije nakaže na poseben račun pri Ministrstvu za finance. Sredstva se lahko porabljajo izključno za financiranje demografskega rezervnega sklada." Devetinsedemdeseti člen Zakona SDH, sprejet dva sprejet za časa Alenke Tako da ... Mi smo naredili svoje, povedali in še vedno podpiramo, demografski sklad, ne pa da smo proti. To si ne dam dopovedati.